Preto jej kritériá pre poskytovanie finančnej pomoci musia zohľadňovať isté vizionárske aspekty očakávania zmien v civilizovanej spoločnosti. Podpora technológií, ktoré nedosahujú lepšie ako priemerné európske ekologické normy, by mala byť preto výrazne obmedzená. Základom pre kvalifikované posudzovanie projektov do budúcnosti by, myslím si, malo byť položenie väčšieho dôrazu na vplyv a účasť odborníkov posudzujúcich ekologické a inovatívne parametre pripravovaných investícií. To sa mi zdá byť jediná cesta, ako aj charakterom pomoci Európskej investičnej banky môžme prispieť k zlepšeniu inovatívnosti a ekologizácii nových investícií tak v Európe, ako aj vo svete.